Posilování prezidentských pravomocí, navržené v referendu, sice získalo většinu, ale velmi těsnou. A prezident Erdogan by si měl uvědomit, že nemá silný mandát pro tak zásadní změny.

Chtěla bych vyzvat pana prezidenta Erdogana, aby dokázal, že Turecko může být politicky demokratickou a pluralitní zemí, a aby se zasadil také o spravedlivý proces pro dva mladé Čechy, kteří jsou vězněni a které čeká soud, a to tak, aby byli souzeni spravedlivě a osvobozeni, protože jsou nevinní.